Monsieur Bütikofer, je ne sais pas si vous avez l'habitude de m'écouter quand j'interviens dans cet hémicycle mais c'est justement ce que je réclame. Je réclame qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures.

Je réclame que, quand il y a urgence en matière de droits de l'homme, quel que soit le pays en cause, nous puissions l'inscrire à notre ordre du jour. Quand des personnes se font assassiner dans un certain nombre d'États à travers le monde et qu'on n'arrive pas à obtenir un débat le jeudi après midi, je considère que c'est inadmissible.